Herr Präsident, Herr Kommissar! Wir haben jetzt die ganze Zeit über die Konfliktländer gesprochen. Wenn es eines gibt, schrieb kürzlich die linke Jugend Aserbaidschans, was unsere unterfinanzierten Bildungseinrichtungen gut hinbekommen haben, so ist es, Hass zu säen und nationalistische Propaganda zu verbreiten.

Machen wir uns nichts vor Der Europäische Rat leistet mit seiner Türkei Politik einen teuflischen Beitrag zur Destabilisierung des Südkaukasus.

Aber reden wir über unsere eigene Verantwortung Zum Beispiel sollte Euronest umgehend aktiv werden, denn wir müssen endlich denen eine Stimme geben, die wie die jungen Menschen aus Aserbaidschan sagen Der Feind ist kein Armenier unser Feind sind die Menschen an der Macht.